Vielen Dank, Frau Kollegin!

Hat es denn in der Ukraine Spannungen zwischen den Menschen gegeben, bevor Janukowytsch und anschließend Russland dort ihre Politik gemacht haben?

Warum reden Sie von einer Verkettung von inneren und äußeren Umständen.